forseti vill láta þess getið að um klukkan tvö í dag að loknum umræðum um störf þingsins fer fram utandagskrárumræða um úthlutun byggðakvóta málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðni ágústsson hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra verður til andsvara